Selten habe ich in diesem Haus die Abgeordneten so einig und so leidenschaftlich zu einem Thema sprechen gehört.

10 Milliarden Euro könnten allein aus den ungenutzten Ressourcen des ESF neu verteilt werden. Weitere Mittel könnten aus dem Europäischen Globalisierungsfonds umgeschichtet werden, um eine Ausbildungs und Beschäftigungsgarantie für junge Menschen zu finanzieren und zu entwickeln. Herr Kommissar, Sie hören es Heute quillt unser Herz über, und eine überwältigende Mehrheit der europäischen Abgeordneten, die hier sind, unterstützen Sie bei effizienten Maßnahmen, die Sie setzen.